Este una din multele crime ale regimului de la Teheran, care demonstrează absurditatea inumană a acestuia. Așa cum s a spus aici, este cazul să facem mai mult decât să condamnăm, bineînțeles, cu toată fermitatea, această crimă revoltătoare, la capătul unor torturi inumane la care a fost supus în închisoare acest tânăr blogger. Solicit și eu autorităților iraniene să investigheze această crimă și să pună capăt represaliilor brutale împotriva libertății de expresie. De asemenea, Uniunea Europeană are obligația de a cere imperativ Iranului să instituie un moratoriu asupra execuțiilor, al căror număr este în creștere îngrijorătoare, și să facă pasul spre abolirea pedepsei cu moartea, aplicată acum până și minorilor.